Rozdielny hospodársky potenciál však viedol k tomu, že niektorým členským štátom väzba na spoločnú menu komplikuje možnosti využitia štandardných postupov vyrovnania sa s insolventnosťou. Preto sa všetky krajiny používajúce spoločnú menu dohodli na vytvorení mechanizmu, ktorý by im umožnil riešiť vzniknuté finančné problémy a predchádzať im aj v budúcnosti.